Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni. Sedemnajstega septembra dva tisoč osemnajst je bilo v bunkerju oziroma zaklonišču nad železniško postajo Obrežju pri Radečah odkrito truplo, domnevno iz obdobja po drugi svetovni vojni. O tem so poročala različni mediji. Najditelji so obvestili policijo. Ali drži, da je bilo najdenih več trupel, tudi trupla otrok, ali so bila trupla identificirana, ali gre za žrtve povojnih pobojev, ali kot je bilo tudi povedano, morda za nekega hrvaškega državljana, političnega zapornika? Kako je policija ukrepala in kaj se bo v nadaljevanju zgodili zgodilo z žrtvami najdenim bunkerjem?